virðulegi forseti mér heyrist nú á því sem háttvirtur þingmaður guðlaugur þór þórðarson sagði hér áðan að hann hafi nú komið með þetta að heiman þetta sem hann var að segja hér í ræðustólnum áðan vegna þess að ég tel að í ræðu minni hafi ég nú bæði verið með talsvert öfluga sýn til framtíðar um mannöryggið og áherslurnar á það á bæði innlendum og erlendum vettvangi á alþjóðastofnanir og hvernig þurfi að takast á við þær um sameinuðu þjóðirnar og hvert eigi að vera markmiðið í þeim efnum um skilgreiningu á vá og vörnum á íslandi og svona gæti ég áfram talið mér heyrist nú að ræðumaðurinn hafi komið með þetta skrifað að heiman kannski fengið einhverja forskrift um hvert væri hans hlutverk hér í þingsal í dag ræðumaður sagði að það hefði blygðunarlaust komið fram að ég vildi ekki varnarlið hér á landi og ég vildi að varnarliðið færi ég sagði hér áðan að ég vildi öryggi og varnir og ég teldi mikilvægt að við hefðum tvíhliða samning við bandaríkjamenn um það og við værum aðilar að nato og síðan vildi ég að væru skilgreindir okkar varnarhagsmunir og hver váin væri og síðan hefðum við varnarviðbúnað í samræmi við það þetta sagði ég í minni ræðu hér áðan þannig eins og ég segi ræðumaður hefur greinilega komið með eitthvað skrifað að heiman varðandi alþjóðaheimsviðskiptastofnunina tel ég að þar þurfi margt að breytast og hún þurfi meðal annars að taka meiri mið af félagslegum og menningarlegum hagsmunum þeirra þróunarríkja sem aðild eiga að henni og það þurfi að koma félagslegur þáttur inn í þá samninga til að tryggja að þessi ríki geti að einhverju leyti varið sína markaði á meðan þau eru að byggja upp sín alþjóðaviðskipti